að eitt af grundvallarhlutverkum stjórnvalda er að tryggja öryggi þjóðarinnar og það sé farsælast að sem breiðust sátt og samstaða sé jafnan um þá stefnu

áform mín um alllangt skeið ég gerði á þinginu á sínum tíma grein fyrir því að ég teldi rétt að í kjölfar breyttra aðstæðna á alþjóðavettvangi og breytinga innan lands sem fólu í sér niðurlagningu varnarmálastofnunar og stofnun nýs innanríkisráðuneytis auk áhættumatsskýrslu ráðuneytisins sem kom út árið tvö þúsund og níu væri tímabært að ráðast í stefnumótun af þessu tagi ég tók það mjög skýrt fram að það væri skoðun mín að sú stefna ætti í senn að byggjast á herleysi landsins og sömuleiðis vera framfylgt af borgaralegum

voru ítarlega rædd af þinginu við umræður um skýrslu mína um utanríkismál á síðasta ári raunar nokkur önnur tilefni þá koma glöggt fram að hér í sölum alþingis var breið samstaða um nálgun af þessu tagi meðal þingmanna allra flokka málið var sömuleiðis reifað af minni hálfu á vettvangi utanríkismálanefndar ég lofaði því þar og sömuleiðis við umræður hér á þingi að tillagan áður en hún kæmi fram yrði óformlega reifuð við fulltrúa allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti hér á þingi og við það hef ég staðið þannig að þessi tillaga skoðuð af fleirum heldur en mér áður en hún var í gadda slegin og framsett hér í þinginu tillagan felur í sér að það verði skipuð nefnd tíu þingmanna samkvæmt tilnefningum frá öllum þingflokkum og að hlutverk hennar verði að fjalla um gera tillögur um stefnu sem tryggir þjóðaröryggi íslands eins og ég sagði áðan er tekið skýrt fram að sú vinna á að fara fram á grundvelli herleysis það er tekið fram í skýrslunni að við mótun stefnunnar á nefndin að taka mið af áhættumatsskýrslu fyrir ísland sem eins og ég sagði áðan kom út árið tvö þúsund og níu stofnsáttmála sameinuðu þjóðanna og öðrum alþjóðlegum skuldbindingum okkar íslendinga í greinargerð eru líka talin upp ýmis verkefni þau eru ýmist ættuð úr áhættumatsskýrslunni eða umræðunni héðan úr þinginu en það er jafnframt tekið skýrt fram að nefndin getur tekið hvaðeina það undir sem má segja að tengist þjóðaröryggi og hún sammælist um að ræða skuli þannig að nefndinni eru að því leyti til sem upphaf hennar má rekja til mín gefnir vængir til þess að fljúga eftir því sem hún sjálf telur að sé réttast

að hraðinn má ekki vera á kostnað gæðanna ég geri þá ráð fyrir því í þeirri tillögu sem ég legg hér fyrir þingið að það væri æskilegt að nefndin skili sínu verki í júní tvö þúsund og tólf næsta stig vinnuferlisins yrði þá samkvæmt þingsályktunartillögunni að utanríkisráðherra leggi fram tillögu að þjóðaröryggisstefnu fyrir ísland fyrir alþingi ég vil líka segja það frú forseti þó ég viti að það sé blæbrigðamunur á stefnu einstaklinga og stjórnmálahreyfinga gagnvart ýmsum veigamiklum þáttum í utanríkisstefnu sem lúta öryggis og varnarmálum á ég ekki von á öðru heldur en um flesta burðarþætti stefnunnar verði gott sammæli hér í alþingi ég rökstuddi það í upphafi máls míns hví ég teldi að það væri tímabært að ráðast í þverpólitíska stefnumótun af þessu tagi það má færa fyrir því dýpri rök sem vel má flytja hér okkur er öllum mætavel kunnugt að skilningur á öryggi þjóða hefur verið að þróast hann hefur tekið stakkaskiptum frá lokum kalda stríðsins í stað þess að byggja eingöngu á hervörnum byggja flestar þjóðir að minnsta kosti í okkar heimshluta sína öryggisstefnu á miklu víðfeðmara öryggishugtaki heldur en áður það nær ekki aðeins til hefðbundnar varnir heldur tekur í vaxandi mæli yfir ýmsar annars konar ógnir sem geta steðjað að innra öryggi ríkja þessara ógna sjáum við getið nánast dag hvern í fregnum fjölmiðla hvaðanæva að úr heiminum hér skiptir máli fyrir okkur og aðrar nærþjóðir að hinar hefðbundnu hernaðarógnir sem voru áður í kastljósi þess viðbúnaðar sem flest ríki í okkar heimshluta höfðu og yfirtók raunar allt annað á tímum kalda stríðsins þær eru ekki fyrir hendi í þeim mæli sem áður var þó er auðvitað vert að undirstrika það að vitaskuld geta veður skipast skjótt á lofti og það er vitaskuld eitt sem ber að ræða og eitt af því sem sömuleiðis þarf að hafa viðbúnað gagnvart ógnirnar sem bráðastar þykja og sem helst skaka skellum að öryggi borgaranna á okkar tímum eru allt annars konar heldur hin hefðbundna átakaógn milli járnvæddra herja sem menn stóðu andspænis á sínum eða að minnsta kosti töldu að þeir gætu átt von á það eru til dæmis hryðjuverk skipulögð glæpastarfsemi sem grefur í senn undan öryggi og lýðræði það eru netárásir sem heilar þjóðir og stofnanir hafa þurft að sæta og miða beinlínis að því að lama fjarskipti eins og við höfum eitt tiltekið dæmi af ekki fyrir svo löngu síðan þetta felur að sjálfsögðu í sér mikla áhættu öll viðbrögð viðbúnaðar geta í hinum tæknivæddu samfélögum nútímans að ógleymdu hagkerfinu sjálfu hvílir á fjarskiptum

skiptir auðvitað mjög miklu máli þegar vá ber að höndum við höfum líka verið

yfir jafnvel lönd sem eru vön náttúruhamförum sem eru vel undirbúnar geta riðið hamfarir af slíkri stærðargráðu að menn hefur ekki órað fyrir því við höfum séð það að slíkar náttúruhamfarir geta líka leitt til og hafa í sér fólgnar aðrar ógnir eins og við höfum til dæmis séð á síðustu vikum í japan þar sem gríðarlegar náttúruhamfarir leiddu til bresta í öryggi á sviði fjarskipta samgangna orku auk augna við heilbrigði fólks það gildir ekki aðeins um næsta nágrenni upptaka hamfaranna heldur líka miklu víðar það er líka rétt að segja það að opnun norðurhjarans fyrir nýjum skipaleiðum og

þingmálum sem ég hef reifað hér í dag þær geta líka falið í sér nauðsyn þess að geta gripið til varna ef stór mikil og óvænt óhöpp eða slys ber að höndum á geta haft í för með sér vá fyrir viðkvæm samfélög mannlegt samfélag vistkerfi og jafnvel efnahag heillar þjóðar við höfum reyndar nýlega séð slík óhöpp verða fyrir augum heimsins það þarf ekki að fara mörgum orðum um það að menn mundu þurfa lengi um sárt að binda á hinum í ísköldu norðurslóðum ef það kynni nú að gerast á komandi áratugum að þar yrði einhverju sinni slys af stærðargráðunni sem var í mexíkóflóa á síðasta ári

váboðum hugsanlegum inn í framtíðinni sem ég hef hér nefnt mætti þá telja miklu fleiri þurfa stjórnvöld að hafa uppi sterkar varnir og tryggan viðbúnað til að tryggja öryggi sinna borgara það er vitaskuld skylda okkar sem æðstu samkundu þjóðarinnar að marka skýra stefnu fyrir framkvæmdavaldið í því efni gegn ógnum af þessu tagi auk hinna hefðbundnu þarf sérhver þjóð að búa sig undir ekki bara með traustum undirstöðum á sinni heimaslóð heldur ekki síður með alþjóðlegum viðbúnaði margar þeirra nýju ógna sem ég hef nefnt hér er þess eðlis að besti viðbúnaður og hann felst ekki aðeins í undirbúningi á heimaslóðinni heldur líka með því að þætta við hann sterk tengsl og aðgang að atgervi reynslu og eftir atvikum búnaði miklu stærri þjóða eða þjóðabandalaga í gegnum trausta samninga um samstarf þetta kallar þess vegna á skýra stefnu um þjóðaröryggi á sem flestum hugsanlegum sviðum til þess að við sem þjóð getum verið sem best undirbúin ef vá steðjar að

þrátt fyrir dvínandi líkur á hernaðarátökum í okkar heimshluta í kjölfar endaloka kalda stríðsins verðum við þó eins og ég sló varnagla gegn í upphafi framsögu minnar að gera okkur grein fyrir því að veður geta skipast í lofti

verður að fara rækilega yfir með hvaða hætti við gerum það best við sem sitjum í þessum sölum dag hvern þekkjum söguna við vitum vel að eftir stofnun lýðveldisins auðnaðist okkur íslendingum ekki að skapa sátt um þennan grundvallarþátt í utanríkisstefnu landsins og það verður að segjast eins og er að djúpstæð átök hafa einkennt umræður um fyrirkomulag öryggis og varnarmála hér á landi undanfarna áratugi núna þegar tæp fimm ár eru liðin frá brottför varnarliðsins frá íslandi blasir við gjörbreytt öryggisumhverfi sem þjóðaröryggisstefnan þarf að taka mið af um leið frú forseti og ég legg áherslu á það um leið hafa skapast skilyrði til þess að ná víðtækri sátt í málaflokknum fyrir því er hægt að færa mörg rök í fyrsta lagi má nefna framkvæmd varnarstarfsins við bandaríkin er gjörbreytt frá því sem áður var herinn er farinn á grundvelli varnarsamningsins liggur þess í stað útfærð skuldbinding bandaríkjanna til þess að koma íslandi til varnar ef hernaðarógn steðjar að landinu að nýju í öðru lagi er það alveg ljóst að það hefur orðið mjög ör þróun í öryggis og varnarsamstarfi á vettvangi atlantshafsbandalagsins sem er núna í dag pólitískt bandalag ekki síður en varnarbandalag það verður að segjast að á vettvangi þess verða stigin mjög stór skref til nánara samstarfs við rússland sem á tímum kalda stríðsins var auðvitað sá ógnvaldur hulinn sem við óttuðumst að einhvers staðar gæti birst út úr þokunni og viðbúnaður okkar miðaðist gegn það má segja að þetta víðtæka samstarf sem endurspeglast í ný samþykktri grunnsamþykkt bandalagsins hafi breyst mjög frá því að það var hvað umdeildast hér á landi þá er rétt að nefna það að í þriðja lagi hafa íslensk stjórnvöld aukið grannríkjasamstarf við noreg danmörk bretland og kanada um öryggissamstarf á friðartímum með það markmið að auka öryggi og stöðugleika á norður atlantshafi norðurlöndin hafa nýlega stýrt þetta samstarf sitt á sviði öryggis og varnarmála ekki bara með framlagningu stoltenberg skýrslunnar sem vísar mjög inn í framtíðina heldur ekki síður með samstöðuyfirlýsingunni sem utanríkisráðherrar norðurlandanna samþykktu á fundi sínum í helsinki fimmti apríl í fjórða lagi hefur öryggissamstarf íslands og evrópusambandsins aukist verulega á síðustu árum bæði með þátttöku íslands í friðargæsluaðgerðum e s b og líka í pólitísku samstarfi ríkjanna á vettvangi e e s samstarfsins starf evrópusambandsins á sviði öryggis og varnarmála fellur ákaflega vel að áherslum íslands eins og til dæmis hvað mannréttindi varðar og sömuleiðis starf að þróunarmálum og borgaralegri friðargæslu í fimmta lagi má svo nefna það sem ég rakti hér í upphafi míns máls að öryggisumhverfið hefur gjörbreyst eftir lok kalda stríðsins þar vil ég ekki síst vísa til þess sem kannski má kalla eina merkustu niðurstöðu áhættumatsnefndar utanríkisráðuneytisins árið tvö þúsund og níu um að það eru engar vísbendingar um að hernaðarógn steðji að íslandi í náinni framtíð á meðan aðrar hættur og ógnir eins og mengun netárásir tölvuglæpir skipulögð glæpastarfsemi eða hryðjuverk og ýmislegt fleira sem ég rakti hér á fyrri stigum framsögu minnar getur borið að með þeim hætti að við verðum að horfast í það sem part af okkar veruleika á allar þessar breytingar frú forseti þarf ísland að leggja mat og ísland þarf að bregðast við þeim á grundvelli þess mats sem með skýrri stefnu áætlunum viðeigandi viðbúnaði og nánu samstarfi við nágrannaríki og sömuleiðis á vettvangi fjölþjóðlegra stofnana það er markmiðið með þessari tillögu ég legg svo til frú forseti að þegar að þessari umræðu er lokið verði tillaga þessi send háttvirtri utanríkismálanefnd til umfjöllunar